Monsieur le Président, chers collègues, nous serons tous d'accord pour condamner une violation aussi flagrante des droits humains et un tel déchaînement de violence, qui rappellent à l'Afrique du Sud les heures les plus sombres de son histoire. Je veux souligner le fait que l'Afrique du Sud, souvent présentée comme un modèle de démocratie, a l'occasion aujourd'hui de nous montrer qu'elle peut en appliquer les principes fondamentaux, à savoir une justice impartiale et le respect de l'état de droit. Je me félicite donc qu'une commission d'enquête soit établie pour faire la lumière sur les événements tragiques du 16 août, mais il me semble essentiel que nous condamnions également le recours à la loi de l'objectif commun, héritée de l'apartheid, qui n'a fait que cristalliser un peu plus la colère dans le pays. En Afrique du Sud, comme dans beaucoup d'États africains, la richesse des sous sols contraste avec la pauvreté croissante d'une partie de la population. Celle ci, désireuse de changement, avec la chute du régime d'apartheid, voit au contraire les inégalités sociales s'accroître et un nouvel apartheid économique s'installer. Le partage des ressources naturelles reste une question clé sur le continent africain, et les multinationales doivent assumer leurs responsabilités dans les conflits actuels. C'est pourquoi l'Europe doit favoriser un autre développement économique et humain dans ces régions, en empêchant l'importation de produits miniers extraits sans aucune garantie sociale et environnementale. Pour finir, j'ajouterai que cette situation doit nous faire réfléchir car en Afrique du Sud, comme ailleurs dans le monde, la démocratie ne signifie pas uniquement des élections libres, mais aussi davantage de justice sociale.